virðulegi forseti háttvirtir þingmenn sáu í fréttum fyrradagsins að í nýlegri úttekt unifem sem var gerð meðal annars og náði til íslands var gerð athugasemd við það að ísland hafði ekki staðfest og fullgilt evrópusamninginn um vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun og kynferðislegri misneytingu sú þingsályktunartillaga sem ég mæli fyrir bætir úr því en með henni er verið að leita heimildar alþingis til að fullgilda þann samning þessi samningur var upphaflega gerður tvö þúsund og sjö tilgangur þessa samnings er þríþættur í fyrsta lagi að koma í veg fyrir og berjast gegn kynferðislegri misnotkun og kynferðislegri misneytingu barna í öðru lagi að vernda réttindi barna sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi síðast en ekki síst er ætlunin sú með þessum samningi að efla samstarf í baráttunni gegn kynferðislegum glæpum gegn börnum hjá hverri þjóð og á alþjóðavettvangi þessi samningur markar að mínu viti tímamót að því leytinu til að hann er fyrsti alþjóðlegi gerningur um það sem kynferðisleg misnotkun barna í hinum ýmsu myndum er gerð refsiverð þetta er yfirgripsmikill samningur hann kveður á um forvarnir hann gerir ákveðna háttsemi refsiverða fjallar um stuðning við börn sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi sömuleiðis um meðferð kynferðisbrotamanna og hvetur til ríks alþjóðlegs samstarfs á þessu sviði samningurinn leggur þannig til nýjar leiðir til að berjast gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum í hefðbundnum skilningi en sömuleiðis gegn barnavændi barnaklámi og ferðaþjónustu sem beinlínis beinir að því að misnota börn kynferðislega þessi samningur skapar líka grundvöll til að sporna við því þegar fullorðnir einstaklingar falast af ásettu ráði eftir börnum til dæmis á spjallrásum í kynferðislegum tilgangi eða láta börn vísvitandi verða vitni að kynferðislegri misnotkun eða kynferðislegum athöfnum samhliða þessari þingsályktun frú forseti hefur hæstvirtur innanríkisráðherra sömuleiðis lagt fyrir þetta þing frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum og barnaverndarlögum með samþykkt þess mundi hið háa alþingi tryggja að ísland getur staðið við þær skuldbindingar sem á það verða lagðar með samþykkt og fullgildingu þessa samnings ég hef þegar sagt að þessi samningur brjóti að ýmsu leyti í blað hann er ákaflega merkilegur hann er fyrsti alþjóðasamningurinn þar sem sett er fram krafa um að sett verði í refsilög ákvæði gegn misnotkun barna í ýmsum myndum þar með töldum þegar slík misnotkun á sér stað inni á heimili barns eða innan fjölskyldu þess en samningurinn leggur líka mikilvæga áherslu á forvarnir þar á meðal hvað varðar ráðningu fólks sem vinnur með börnum og vitundarvakningu þeirra um réttindi barna og sömuleiðis um það hvað bendi til þess að barn kunni að vera þolandi slík ofbeldis samningurinn gerir líka ráð fyrir fræðslu fyrir börn hann kveður sömuleiðis á um það að menn sem óttast að þeir geti framið eitthvert þeirra brota sem lýst eru refsiverð samkvæmt samningnum geti leitað sér aðstoðar til að koma í veg fyrir það þá inniheldur samningurinn enn fremur ákvæðin varðandi nýja tegund ofbeldis eins og kynferðislegrar misneyting barna með tilstilli upplýsinga og samskiptatækni eins og ég hef þegar að svolitlu leyti rakið en því hafa engir aðrir alþjóðasamningar tekið á þá vek ég sérstaklega eftirtekt á því sem nokkrum sinnum hefur á undangengnum árum verið rætt í tengslum við þennan málaflokk að samningurinn tekur með framsæknum hætti á því ógnvænlega vandamáli sem ferðaþjónusta tengd misnotkun barna er með því að kveða á um það að hver samningsaðili skuli fella undir sína refsilögsögu öll brot sem framin eru erlendis af ríkisborgara hans eða einstaklingi sem hefur fasta búsetu á yfirráðasvæði hans jafnvel þó brotið sé ekki refsivert samkvæmt lögum þess ríkis þar sem brotið er framið þar að auki má í samningnum sömuleiðis lesa hugmyndir um eftirlitskerfi til að fylgjast með framkvæmd þessa samnings því miður frú forseti er það dapurleg staðreynd að kynferðisleg misneyting og misnotkun á börnum hefur aukist óhugnanlega á síðustu árum og það er ekki síst vegna tilkomu nýrrar upplýsinga og fjarskiptatækni eins og tíðar fregnir af skipulögðum hringjum barnaníðinga á netinu sanna samkvæmt upplýsingum sem evrópuráðið hefur aflað þá benda rannsóknir til þess að eitt af hverjum fimm börnum verði fyrir kynferðislegu áreitni eða kynferðislegu ofbeldi á sínum æskuárum við getum öll verið sammála um það efa ekki að hér er um að ræða svívirðilegar athafnir af verstu gerð sem hafa í för með sér líkamlegar og andlegar þjáningar fyrir börnin sem fyrir þeim verða afleiðingarnar eru öryggisleysi eða skömm sem því miður fylgja þeim börnum sem fyrir hafa orðið fram á fullorðinsaldur og allt fram á grafarbakkann þetta þekkjum við þetta eru gróf brot á mannréttindum sem má ekki láta kyrr liggja og sem betur fer hefur þagnarmúrinn í kringum þessa glæpi smám saman hrunið á síðustu áratugum en það er þó ekki nóg að þolendur geti sagt frá heldur verður samfélagið að vera vel vopnað í baráttunni gegn þessum voðaverkum og meðal annars er brýnt að tryggja það að lagaramminn sé þannig úr garði gerður að hann tryggi börnum eins ríka vernd og hugsanlega er unnt í því tilliti getur alþjóðasamstarf haft veigamikil áhrif og evrópuráðið sem eins og þau okkar sem í því hafa setið sem hefur jafnan látið þessi mál til sín taka hefur nú skorið upp herör gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og samningurinn sem við ræðum hér er mikilvægur þáttur í þeirri viðureign það er þess vegna sem þessi þingsályktunartillaga og frumvarp sem henni tengist er flutt af ríkisstjórninni og ég legg til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu sleppir